Hvala lijepo, gospodine Kelly, što ste prihvatili moju plavu kartu.

Slažete li se sa mnom da bi ustvari više javnosti, više informacija o TTIP u u javnosti, pa makar to bila stajališta, pozicije, bilo bolje za konačni uspjeh pregovora nego ovaj način skrivene, čak i od nas zastupnika, u kompliciranom procesu dolaska do informacija?